Herr Präsident, Frau Kollegin! Nur damit ich das verstehe Wenn, wie die Kommission das vorschlägt, die Besteuerung von Arbeit verringert wird und das ersetzt wird durch Besteuerung von Ressourcen, wieso steigt dann die Belastung der Bürger? Das habe ich nicht verstanden. Meine zweite Frage an Sie Wenn es doch Tatsache ist, dass die Arbeitsproduktivität wesentlich schneller gestiegen ist als die Ressourcenproduktivität, wieso hemmen wir unsere Wirtschaft, statt die Ressourcenproduktivität voranzutreiben?